virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um mannanöfn og með breytingum á mannanafnanefnd og ættarnöfnum frumvarpið er lagt fram af þingflokki bjartrar framtíðar eins og hann leggur sig björt framtíð er nýtt stjórnmálaafl og við höfum kennt okkur við frjálslyndi það höfum við ekki gert bara til að skilgreina okkur á einhverjum hægri vinstri skala heldur vegna þess að við trúum því að heimurinn sé fjölbreyttur og eigi að vera það og einstaklingurinn eigi að ráða sínum einkahögum eins og mögulegt er maður er nefndur þannig byrja ansi margar sögur og mannkynið á það sameiginlegt alla vega síðustu

íslensk mannanafnahefð er að mörgu leyti einstök og stórmerkileg en í seinni tíð höfum við stofnað til laga og reglna um hvað íslendingar megi kalla sig og hvað þeir megi skíra börnin sín sem við teljum að sé óþarfi þar sem einstaklingarnir séu fullkomlega færir um það að velja sér og sínum börnum nöfn í tillögunni er lagt til að gerðar verði breytingar á lögum um mannanöfn þar sem við lítum ekki á að þau séu óþörf í lögunum eru mjög góðar greinar um skyldur að nefna börn og svo framvegis en í tillögunni er lagt til að allar tilvísanir til mannanafnanefndar lykilhlutverks hennar sem er mannanafnaskrá og viðhald og reglur í kringum hana séu felldar burt

þessi mikilvægi þáttur sjálfsímyndar manna og fjölskyldna sé gefinn eftir til þeirra skilyrða ættarnöfn eða réttara sagt skilyrða rétt til að bera ættarnöfn einungis til sumra íslendinga í lögunum er löglegt að bera ættarnafn á íslandi svo fremi sem það sé ættarnafn sem til er fyrir og sem hefur verið til í ættum viðkomandi barns eftir sérstökum reglum en upptaka nýrra ættarnafna hefur verið skilgreind ólögleg nema um sé að ræða ættarnöfn sem fólk ber frá öðrum löndum þegar það flytur til landsins við teljum að þarna sé í raun og veru verið að mismuna þegnunum um möguleika til að nefna sig og sín börn það er sumir íslendingar hafi rétt til að bera ættarnafn en aðrir ekki við teljum að það eigi að vera jafn réttur allra sá sem hér stendur ber óvenjulegt nafn og ættarnafn sem upprunalega er af erlendu bergi brotið en fluttist til íslands áður en við fórum að setja reglur og lög um mannanöfn og telst því íslenskt í dag fyrir gráglettni örlaganna hef ég hlotið þetta nafn í arf frá langalangafa mínum og hending ein að ég er kominn af honum í karllegg og hef þar af leiðandi haft rétt til að bera þetta nafn í minni fjölskyldu hafa mannanafnalögin verið fyrirferðarmikil ekki það að fjölskyldan hafi staðið í miklu stríði við mannanafnanefnd eða lögin en það að bera erlent ættarnafn hefur verið stór hluti af okkar tilveru sumir í ættinni eru mjög stoltir af því en fyrir öðrum hefur þetta verið til trafala og ég er viss um að við könnumst flest við það að hafa fengið af nafninu talsverða stríðni og alls konar kerskni vina okkar og óvina og það hefur ýmist hert okkur eða verið okkur til ama en í minni ætt hafa einstaklingar haft þennan rétt að taka ákvörðun um það hvort við berum þetta ættarnafn eða hvort við berum okkur niðri í þjóðskrá og látum skrá ættarnafnið af okkur þetta er ekki réttur sem aðrir íslendingar hafa endilega haft í minni ætt eru fleiri ættarnöfn sem vill svo til að hafi ekki borist mér í gegnum karllegg og ég hef því ekki rétt til að taka upp eins og lögin eru í dag við teljum að það sé óþarfleg afskipti hins opinbera

veita þennan rétt til sumra en ekki annarra eins er í frumvarpinu lagt til að það verði fellt brott úr lögunum að óheimilt sé að taka upp nýtt ættarnafn hér á landi og hugsunin þar er ekki síst að jafna rétt íslendinga það er þeirra íslendinga sem eru fæddir hér á landi og mega samkvæmt núgildandi lögum ekki taka upp ættarnöfn og þeirra íslendinga sem eru fæddir í öðrum löndum þar sem þeir hafa rétt á að taka upp önnur nöfn og mega svo flytja þau með sér hingað til lands þegar þeir flytja hingað í lögunum í dag er gert ráð fyrir því að mannanafnanefnd haldi úti svokallaðri mannanafnaskrá nefndin hefur komið sér upp vinnureglum um það hvernig ný mannanöfn eru samþykkt eða þeim synjað stafi sem viðurkenndir eru í íslensku stafrófi og svo framvegis þetta hefur orðið til þess að nú eru dæmi um að nöfnum hafi verið hafnað jafnvel þó þau eigi sér langa sögu í íslensku samfélagi og íslenskri tungu og þó þau hafi jafnvel tíðkast innan sömu fjölskyldu í margar kynslóðir aftur vísa ég til eigin reynslu en fyrra nafni mitt er óvenjulegt eða var það alla vega í minni æsku

fæddist áður en reglur voru hertar og á þeim tíma á fyrri hluta tuttugustu aldar var talsvert tíska á íslandi ekki síst reyndar meðal nýfluttra íslendinga sem fluttu til íslands frá danmörku og öðrum löndum að taka upp þjóðleg nöfn og endurlífga nöfn sem voru til úr íslenskum fornbókmenntum eða sögum og er óttarr eitt þeirra en þetta eru gjarnan nöfn sem höfðu legið í láginni og ekki verið notuð jafnvel í fleiri aldir á íslandi en þarna var um þjóðlega tísku að ræða að endurnýta orðin ef svo skal segja auka fjölbreytni í íslenskum nöfnum og það var vel að þessi tíska átti sér stað áður en reglur voru eiginnafnið mér oft hugleikið sem barn og stundum var ég montinn af því en stundum var mér líka á því strítt

veit ég að það sama á við um fleiri börn sem hafa heitið óvenjulegum nöfnum þá höfðu foreldrar mínir vissulega það val að breyta nafninu eða ég að kalla mig öðrum nöfnum eða breyta stafsetningu eins og frændi minn einn gerði til að þóknast því sem algengara var en það var í raun og veru val mitt og foreldra minna að hafa þetta svona og ég kvarta ekki undan því sjálfur það er gjarnan rætt í umræðu vegna þess að nú hafa mannanafnalög og verk mannanafnanefndar gjarnan verið til umræðu og milli tannanna á fólki í íslenskri umræðu alla vega síðustu áratugina svo ég hafi tekið eftir og eflaust lengur

oft verið hneykslast á þeim tilfellum þar sem mannanafnanefnd hefur ekki samþykkt ný nöfn en gjarnan hefur líka verið hneykslast á því að mannanafnanefnd hefur séð ástæðu til að hafna nöfnum sem sótt hefur verið um sem þykja fjarstæðukennd og óviðurkvæmileg og hafa þótt til þess

við að þetta eigi nú ekki að vera meira vandamál en ýmislegt annað í einkahögum fólks hér á íslandi höfum við góða og sterka barnaverndarlöggjöf sem tryggir bæði eftirlit og eftirfylgni með því að börnum sé búið gott líf þau verði ekki fyrir ofbeldi eða slæmum aðstæðum og ónefni af versta tagi ætti mögulega að geta fallið undir þetta en samkvæmt tillögunni gerum við ráð fyrir því að í staðinn fyrir sérstaka mannanafnanefnd og mannanafnaskrá sem farið verði eftir þá verði hægt að skjóta

ef þörf þykir á og ráðherra hafi þá eitthvert

samfélag og fjölbreytt samfélag og að mörgu leyti eykst fjölbreytni og frelsi í þessu samfélagi bara með hverjum deginum ég finn alla vega stóran mun á samfélaginu sem ég lifi í í dag og því samfélagi sem ég ólst upp í sem barn fyrir ekkert allt of löngu á þessu landi hefur löggjafinn og hið opinbera veitt margvíslegt vald til einstaklinganna um þeirra hagi við treystum fólki til að velja sér klippingar og klæða sig sjálft eftir sínum smekk og höfum ekki af því afskipti nema stórkostleg hætta sé á því að af því hljótist skaði fyrir almenning annan eða að augljóst sé að fólk sé í einhverri örvinglan eða vanvitaskap að valda sjálfu sér stórkostlegu tjóni við teljum að það sama eigi við um það hvað fólk vill láta kalla sig við höfum séð það og erum held ég öll sammála að það er mikilvægt að einstaklingurinn hafi rétt til að ákvarða til dæmis um klæðnað sinn

um það hvað hann heitir ég ætla ekki að hafa þessa ræðu lengri að sinni